Pokud se podíváme na výpovědi těchto uprchlíků, pak většina z nich se bojí vrátit do své původní země.

Bude hodně na nás, na evropské diplomacii, také na Vás, abychom tlačili Myanmar k tomu, aby poskytl jasné záruky, že na těchto lidech se násilí dále nebude opakovat. To násilí tam trvá desítky let a jedna dohoda ho určitě nevyřeší. Je třeba také tlačit na to, co tu říkali někteří kolegové, aby zločiny proti lidskosti byly vyšetřeny. Není možné říci, máme nyní dohodu s Bangladéšem a vše se vrací do původní situace a zapomeňte na to, že někde byly zavražděny tisíce lidí.